Elnök Úr, Kedves Képviselőtársaim! Valamikor régen, a sötét középkorban, az egyházaknak nagyobb volt a hatalma sok királynál is. A felvilágosodás után azt hittük, hogy ezeket a sötét időket már magunk mögött hagyhatjuk. Ehhez képest pedig azt látjuk, hogy a vallási fundamentalizmus nemcsak távoli földrészeken, messzi kontinenseken, hanem itt, Európában, Európa szívében tér vissza. Vallási fundamentalisták akarnak ismét tiltani, beleszólni legszemélyesebb ügyeinkbe, beleszólni abba, hogy kit és hogyan szerethetünk, hogyan taníthatjuk a gyerekeinket. Magyar képviselőként én rettegve figyelem, ahogy Orbán rendszere exportálja Lengyelországba az illiberalizmust, és van bennem egy félelem, hogy a lengyel vallási fundamentalizmus meg fog jelenni Magyarországon is, és ismét majd papok fogják meghatározni az életünk minden egyes apróbb részletét. Én ezt nem fogom engedni, ez ellen tiltakozni fogok, és ezt fejeztem ki a mai szavazatommal is.